Tout à l'heure, nous allons écouter le président tunisien, M. Marzouki, qui va nous parler de ce qui se passe en Tunisie et nous allons lui apporter tout notre soutien pour la transition démocratique.

Nous avons discuté, hier, du semestre européen et de l'importance d'avoir un volet social et emploi, en particulier dans nos régions.

Ces engagements doivent être payés, nous ne pouvons pas nous permettre le retard actuel et nous ne pouvons pas nous permettre, comme cela a été très bien dit hier, le déficit annoncé.